Herr Präsident, Herr Präsident des Europäischen Rates, Herr Kommissionspräsident, Kolleginnen und Kollegen!

Eine anständige Afrikapolitik ist Sicherheitspolitik eine anständige Sozialpolitik und deswegen Glückwunsch zur Entsenderichtlinie und zu den sozialen Pfeilern ist auch Sicherheit, Sicherheitsgefühl für den Bürger.

Wenn die Tories Schwierigkeiten haben, insbesondere bei den Finanzverpflichtungen, zu einer Einigung zu kommen, die verhandlungsfähig ist, dann ist das für uns kein Anlass, im Interesse der europäischen Bürger dieses klare Verhandlungsmandat zu verlassen. Ich meine, dass wir konstruktive Verhandlungen haben wollen. Wir wollen ein anständiges Ergebnis haben, wir wollen gute Beziehungen in der Zukunft haben, um den Schaden des Brexit so gering wie möglich zu halten.

Ich meine, aus diesem Grunde heraus sollte man sich jetzt bewegen, damit wir im Dezember zu der Entscheidung kommen könnten, dass die zweite Phase eingeleitet wird.